Priznám sa, že som prekvapený, že správa o uplatnení hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu prichádza na program rokovania až teraz. Európsky parlament je už dlhší čas nositeľom filozofie rodovej rovnosti a svoje odporúčania v tejto oblasti vkladá do všetkých dokumentov, ktoré prijíma. Je preto prirodzené, že by takúto politiku rovnosti mal mať formalizovanú aj na vlastnej pôde. Len tak môže byť Európsky parlament dôveryhodný pre tých, od ktorých dodržiavanie rodovej rovnosti vo svojich dokumentoch vyžaduje. Po prijatí predloženej správy bude, samozrejme, dôležité prijaté zásady aj dôsledne uplatňovať.